Ik moet zeggen dat ik wel erg teleurgesteld ben als wij het hebben over kennis, verantwoordelijkheid, dialoog.

Dat er instituten zijn die zeggen laten wij nu niet gaan boren in dat gebied, in een gebied dat twee keer zo hard geraakt wordt door klimaatverandering! Waar is het idealisme? Waar is een keer de vooruitstrevendheid van de Commissie om te zeggen wij willen geen boringen in het Noordpoolgebied, wij willen dat gebied beschermen en dat wordt nu eens een keer een belangrijke inzet van de EU in plaats van het vaag meepraten over boringen met een laag risico hetgeen holle frases zijn. Daar hebben wij niets aan.